Pane předsedající, tato urgentní zpráva dává jasně najevo vládě Kamerunu, že Evropský parlament sleduje situaci a nesouhlasí s násilným potlačováním lidských práv a demokratické opozice. Evropská unie má diplomatické i finanční nástroje a my je musíme využívat i k této příležitosti. Já věřím, že paní vysoká představitelka zde slyší tyto výhrady a bude reagovat. Kolegyně a kolegové, já bych chtěla v této chvíli poděkovat všem za spolupráci. Po pět let jsme ve čtvrtek na plenárním jednání projednávali urgentní zprávy o stavu lidských práv a upozorňovali jsme a žádali jsme o propuštění vězňů, pronásledovaných vězňů kvůli svému přesvědčení či politické příslušnosti. Já bych chtěla poděkovat za tu spolupráci. Jsem přesvědčená, že měla velký smysl. Také proto chci obhájit svůj mandát, chci pokračovat a děkuji všem, kteří se i zde v Evropském parlamentu o nás starali.